Señor Presidente, se habla de inmigrantes ilegales pero la palabra refugiados empieza a desaparecer, porque implica responsabilidades en los derechos humanos internacionales. De los inmigrantes ilegales nadie se hace cargo y se les expulsa estas palabras son de Caddy Adzuba, periodista del Congo y premio Príncipe de Asturias de la Concordia. Mos Maiorum significa racismo, significa asociar la idea del inmigrante con el criminal. Pone en riesgo el derecho a la no discriminación y a la libertad de movimiento además, Mos Maiorum se une a las políticas de la Unión Europea y de algunos Estados miembros como España donde no se respeta el principio de no devolución ni el derecho de asilo, con las llamadas devoluciones en caliente, que son la viva imagen de una Unión Europea que ya no puede dar lecciones de derechos humanos a nadie. Decía el otro día en esta Cámara el señor Pons, con todo el cinismo del mundo, que a África había que darle esperanza, pero ¿qué esperanza le estamos dando? Explotamos en origen sus recursos, somos cómplices de Estados corruptos y cuando la presión del hambre, la pobreza y la muerte les empuja a saltar vallas, a jugarse la vida en embarcaciones, los encerramos, los expulsamos y los abandonamos a su suerte. Es necesario cambiar la tendencia política de hacer sufrir a los demás.